In Ihrem Reflexionspapier nimmt Kohäsionspolitik einen breiten Raum ein danke dafür.

Der liegt auf der Hand. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen spüren können, dass die Europäische Union sich um ihre Probleme kümmert und sie unterstützt. Ja, wir brauchen Reformen. Wir brauchen Vereinfachung. Wir brauchen eine bessere Kommunikation über das, was wir erreicht haben. Wir brauchen mehr Flexibilität.